Dnă președintă, nu este nevoie de mai mult de un minut pentru a saluta o decizie istorică atât pentru Balcani, cât și pentru Europa.

Ați dat celor trei țări o șansă, însă, în același timp, cred că Europa este și o Europă a regulilor pe care, ca cetățeni europeni, trebuie să le îndeplinim cu toții. Ați făcut această propunere pentru că ați apreciat că regulile, condițiile pe care le am impus, au fost îndeplinite. Sunt convinsă că veți face o propunere de extindere și pentru Albania, și pentru Bulgaria, atunci când aceste reguli europene vor fi îndeplinite și, cu siguranță, în decizie veți formula o recomandare pentru a accelera acest proces. Fac parte dintre aceia care nu cred că este o chestiune de discriminare ci, dimpotrivă, consider că acest proces va fi stimulat spre performanță, spre atingerea acestor condiționalități și de celelalte două țări, pentru că cele trei țări, de la luarea deciziei, au dovedit că, atunci când își doresc pentru popoarele lor un alt statut, au fost gata să o facă. BRK